Politica regională a Uniunii Europene permite reducerea decalajelor dintre regiuni și stimularea dezvoltării și a creării de locuri de muncă.

Creșterea absorbției fondurilor europene necesită adoptarea la timp a Cadrului financiar multianual, o mai mare flexibilitate în organizarea programelor operaționale, pregătirea și adoptarea acestora în timp util. Considerăm necesară creșterea fondurilor europene pentru dezvoltarea infrastructurii energetice și a măsurilor privind eficiența energetică a locuințelor.